hæstvirtur forseti það er skemmtileg tilviljun að þessar fyrirspurnir skuli nefndar saman því umræðuefnið er svo sannarlega nátengt ég held að við

stórkostleg við höfum verið að hækka menntunarstig þjóðarinnar fjárfest í okkar framtíð því þróun íslensks mannlífs og atvinnulífs nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi byggist á því að í landinu séu öflugir háskólar og aðgengi að þeim og aðsókn sé góð framlög ríkisins til háskólanna hefur aukist mikið eða um áttatíu prósent frá árinu nítján hundruð níutíu og átta til ársins tvö þúsund og fimm hér er um að ræða stóraukin framlög til háskólastigsins en fjárþörf skólanna er mikil

í síðustu fyrirspurn svaraði hæstvirtur menntamálaráðherra fyrirspurn um afstöðu hans til skólagjalda og eins og kom fram er ekki stefna þessarar ríkisstjórnar sem nú situr að taka upp skólagjöld í ríkisreknum háskólum það er alveg skýrt og það hefur verið og er stefna þeirrar ríkisstjórnar sem framsóknarflokkurinn hefur átt aðild að mér reyndar fannst háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson vera að gæla aðeins við hugmyndir um skólagjöld þannig að maður kallar kannski eftir skýrari stefnu samfylkingarinnar í þessum málum hér seinna en ég tel að það þurfi að leita leiða til að fjölga fjármögnunarmöguleikum háskólanna og hæstvirtur menntamálaráðherra hefur talað um að auka eigi samstarf atvinnulífsins og háskólanna og ég tek heils hugar undir þá skoðun ráðherrans fjármögnun háskólastigsins er eins og fram hefur komið ofarlega á baugi víða um heim sumar þjóðir hafa farið þá leið að gera framlög fyrirtækja til háskólastigsins frádráttarbær frá skatti finnst mér það umhugsunar og umræðunnar virði að því gefnu að sjálfsögðu við tryggjum háskólunum áfram þeirra akademíska frelsi en undanfarin ár heyrum við æ meir af einstökum verkefnum rannsóknastofu með annarri háskólastarfsemi þar sem fyrirtæki koma að fjármögnuninni og er það vel en hæstvirtur forseti í ljósi þess sem ég sagði um nauðsyn nýs fjármagns inn í háskólana og þess sem ráðherra hæstvirtur hefur sagt um tengsl atvinnulífsins og háskólanna spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra hver afstaða hans sé til þeirrar hugmyndar um að auka stuðning atvinnulífsins við háskóla með því að gera slík framlög frádráttarbær frá skatti